Po kilkunastu miesiącach negocjacji dzisiaj przyjmujemy ostateczną wersję dyrektywy w sprawie sankcji karnych za wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że jest to produkt skończony i zarazem świetny przykład precyzyjnej regulacji, która w sposób dynamiczny dostosowuje się do nowych zagrożeń, które pojawiają się na rynkach finansowych.

Swobodny przepływ usług finansowych w warunkach wolnej konkurencji to jedna z najpoważniejszych zdobyczy integracji europejskiej. Uczciwa konkurencja będąca podstawą gospodarki wolnorynkowej i prawa prywatnego zakłada jednak równość szans, a ta często jak się okazało była zaburzona przez nieuczciwych uczestników rynku, którzy pozostawali bezkarni. Skalę możliwych zaburzeń pokazał nam właśnie skandal z indeksem LIBOR, w wyniku manipulacji którym wartość zmieniły instrumenty finansowe o wartości 350 bilionów dolarów. Tym pakietem tworzymy skuteczne, wydaje się, narzędzie ograniczenia tej asymetrii informacji, która nie tylko stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zaufania w obrocie, ale generuje też nieoptymalną alokację.

sprecyzować zakres przedmiotowy regulacji poprzez wyraźne wskazanie, których instrumentów finansowych może dotyczyć naruszenie.

Celem dyrektywy jest zwiększenie zaufania inwestorów i zapewnienie nam wszystkim integralności rynków poprzez zabronienie osobom dysponującym informacjami poufnymi uczestnictwa w obrocie instrumentami finansowymi, których te informacje dotyczą, oraz zabronienie manipulacji na rynku.

83 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który pozwala na wprowadzenie sankcji karnych dla zapewnienia skuteczności polityki Unii Europejskiej w tak newralgicznym obszarze. Równocześnie uważam, że w przypadku manipulacji na rynku finansowym zagrożenie karą więzienia wydaje się najskuteczniejszym czynnikiem odstraszającym.